Als Unie zorgen wij ook voor de sterkste chocolade industrie.

Wij moeten zorgen voor goede toestanden, zowel op economisch als op sociaal gebied.

Als er lage prijzen zijn, dan is er armoede.